náttúruundur á íslandi falinn neðanjarðar við bæjardyr höfuðborgarinnar í landi kópavogs nánar tiltekið á leiðinni upp í bláfjöll skíðasvæðið þar þríhnjúkahellir er einstakt náttúruundur á heimsmælikvarða

fyrir marga ef þær væru settar þrjár blokkir hlið við hlið á botn hellisins

borð verður auðvitað ekki hjá því komist að opna leið fyrir ferðamenn niður á botn hellisins það er hreinlega ekki

og reikna má með að það kosti hátt í milljarð króna eða í kringum milljarð allur pakkinn svalir hringstigar lýsing og annað sem þarf til þess að fulls metnaðar sé gætt og nærgætni við náttúruundrið sjálft aðgengi að þríhnjúkahelli er einn af mörgum möguleikum í markaðssetningu íslands á alþjóðavettvangi enn ein fjólan í íslenska náttúruvöndinn það er engin spurning að tugþúsundir aþmk ferðamanna mundu heimsækja þetta náttúruundur á hverju ári þannig að með því að hrint sé í framkvæmd því verkefni að flöskulaga gíghvelfing botn gígketilsins er hundrað tuttugu m undir yfirborði jarðar og gímaldið sjálft um hundrað fimmtíu þúsund rúmmetrar botninn sjálfur er sjötíu og fimm til fjörutíu og raflýsingu tveir fegurstu hellar landsins jörundur og árnahellir hafa verið friðlýstir sérstaklega og lokaðir fyrir nánast allri umferð þríhnjúkahellir er ein merkilegasta náttúrumyndun íslands og gígurinn er með afbrigðum eins og sagt er er með afbrigðum óaðgengilegur og hrollvekjandi en hann er stærsti hellir í heimi og túlkar með sjálfum sér þau reginöfl sem búa í iðrum jarðar í ógn sinni er þríhnjúkahellir aðlaðandi en til þess að hann verði hluti af daglegum möguleikum innlendra sem erlendra ferðamanna þurfa margir að leggja hönd á plóginn alþingi ráðuneyti sveitarfélög og margir fleiri því að hér er um svo einstæðan og metnaðarfullan möguleika að ræða að ekkert má til spara að opna þennan helli eins smekklega og kostur er það er svo að þríhnjúkahellirinn opnast efst í einum af þ þríhnjúkunum og stemma stigu við hættu fyrir ferðamenn og náttúruskoðendur þar hefur verið girt af en þar er leiðin niður eins og nú stendur hugmyndin að göngum byggist á því að göng verði frá austri um tvö hundruð metra göng þriggja metra há með tíu gráðu halla og mundu þau opnast niðri í gígnum eins og fyrr getur á sextíu og fjögur á metra

það er enginn aðgengilegur sýningarhellir eins og ég gat um rétt raflýsa og bæta aðgengi víðgelmis eða surtshellis það er engin spurning að þríhnjúkagígur er ein merkilegasta náttúrumyndun landsins það er reyndar ekki til mikið magn af og eitt dugði ekki tvö komma fimm á lýsing til þess að hægt væri að taka myndir fyrir næmustu myndbandstökuvél þess tíma það dugði líkt og kertaljós í surtshelli fyrir þá sem þangað hafa komið myndir sem náðust á ljósmyndavél höfundar það er árna b stefánssonar nítján hundruð níutíu og eitt eru einu góðu myndirnar sem eru til af gíghvelfingunni það er ljóst að það kostar talsvert mikið að gera þetta náttúruundur á heimsmælikvarða aðgengilegt og það er líka ljóst að það þyrftu margir að koma að því og þetta er metnaðarfullt verkefni til þess að opna dyrnar að mjög sérstæðri náttúruperlu hún blasir ekki við sól og sumri eins og fossar landsins hún er undir jarðskorpunni sjálfri en slíkur ketill slíkur kosti um einn milljarð króna mun standa undir sér þegar upp er staðið en það er mjög eðlilegt að opinberir aðilar sem einkaaðilar freisti þess að ná saman og hugsanlega með söfnunarátaki jafnvel á alþjóðavettvangi en það fer ekkert á milli mála að slík framkvæmd sem hér um ræðir er auglýsing hún er kynning á íslandi hún er kynning á því afli sem býr í iðrum landsins lands elds og íss og mun skipta miklu máli í þeirri flóru sem íslendingar eiga möguleika á að kynna og vekja athygli á í náttúru íslands þar sem eru til svo ótrúlega mikla andstæður í stóru og smáu það segir svolítið mikið með leyfi forseta þegar árni b stefánsson augnlæknir lýsir ferð sinni niður í

í þann mund að hverfa á vit eilífðarinnar og mig inn á hentugt sjónarhorn til þess að gaumgæfa veggina finna hugsanlegar hellarásir en annað sem skipti máli mikið óskaplega var ég lítill og mikið feiknarlega var gímaldið stórt þetta er dramatísk lýsing hjá þeim sem fyrstur seig í hellinn og hefur síðan fylgt eftir þeirri hugmynd að opna hann augum almennings aðgengi almennings innan lands sem utan ég legg til virðulegur forseti af því að ég sé að nú er kominn í salinn háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir og formaður þingflokks vinstri grænna bað mig að tala það lengi að hún væri komin í salinn hefði þurft að ná í okkur göng og segi menn svo að við vinnum ekki saman hér ég legg til að að lokinni þessari umræðu virðulegi forseti verði þessari þingsályktunartillögu vísað til iðnaðarnefndar